podnoszą sprawę

3. praktyki stosowania tych ograniczeń, które dotychczas prowadziliśmy. Nie ma dowodu naukowego, że bardziej elastyczne stosowanie, które pozwoliłoby nawet wydłużyć w określonej sytuacji tygodniowy czas pracy, będzie wpływać negatywnie na bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza kiedy ten ruch maleje. Jest natomiast nietrudne do przewidzenia, iż rygorystyczne stosowanie tych ograniczeń, któremu towarzyszy wprowadzanie nowych obciążeń na rzecz transportu samochodowego niech mi wolno będzie wspomnieć o eurowiniecie i internalizacji kosztów zewnętrznych może zagrozić przyszłości tej gałęzi. Temat jest ze wszech miar